virðulegur forseti ég sit hjá við þessa atkvæðagreiðslu vegna þess að ég vil ekki veita mína heimild fyrir því að við getum verið hér þar til næsti fundur hefst væntanlega klukkan tíu þrjátíu í fyrramálið en það er það sem í tillögu frú forseta felst ég tek undir með hæstvirtum fjármálaráðherra að það er ekki eftirspurn eftir uppþoti og látum á alþingi eins og var í hans tíð í stjórnarandstöðu ég er alveg sammála því en ég verð að segja við hæstvirtan fjármálaráðherra að það er heldur ekki eftirspurn eftir slíku orðalagi og háttalagi eins og háttvirtur þingmaður viðhafði við háttvirtan þingmann sigurð kára kristjánsson og heldur ekki eftir því að hæstvirtur ráðherra standi í ræðustól og reyni að ala fólk upp við skulum bara átta okkur á því ég lýsi þingflokk sjálfstæðisflokksins algerlega reiðubúinn til samstarfs um að ræða forgangsröðun þeirra mála og samstarfs um það að ljúka þinginu með sóma og þeim hætti að okkur er öllum sómi að en það þarf tvo til í slíka samningagerð